Y, por lo tanto, ese criterio de condicionalidad, de salir del carbón y realmente comprometerse con la neutralidad climática debe ser un componente esencial. Así que, en primer lugar, me gustaría pedirle que eso fuera incorporado al Fondo de Transición Justa, que es un elemento central. No podemos dejar a nadie atrás en eso.

Y luego, sobre el plan de inversiones, de lo que sabemos me da la sensación de que nos falta un poco de ambición a la hora de obtener recursos para esa inversión. Me parece una especie de Plan Juncker 3.0 un poco refrito con contribuciones nacionales. Y creo que ahí necesitamos ir un poco más allá. Necesitamos nuevas fuentes de recursos para poder acometer un plan que es extremadamente ambicioso. Dudo que con lo que nos ha llegado, lo que tenemos encima de la mesa, podamos llegar a ese billón de euros.